virðulegur forseti í lok þessarar fyrstu viku annarrar umræðu um fjárlagafrumvarpið er nú fullsnemmt að kvarta yfir því að hún sé farin að standa of lengi

haustið tvö þúsund og tólf með fimmtíu og einnar klukkustundar umræðu um fjárlagafrumvarpið þá menn undrast hér fjarveru einstakra þingmanna á næturfundum ég vil um það segja að ég held að ekkert sé eðlilegra en að fólk vilji bara vera heima hjá fjölskyldum sínum og mökum á næturnar fremur en hér og hitt sé það sem sé óeðlilegt

eina ræðu tókst að flytja hér aðfaranótt gærdagsins þá hefði allt eins mátt halda í björtu og í engu styttir þessi bægslagangur umræðuna virðulegur forseti en að tala saman gæti gert það ég hvet til þess að menn geri það